Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays qui, en Afrique centrale, devrait jouer un rôle essentiel un rôle politique, un rôle économique, un rôle de développement.

Les guerres qui s'y sont déroulées, et qui n'ont jamais vraiment cessé, ont fait des millions de morts, des millions de déplacés, ont occasionné des viols, et j'en passe. Et tout cela au profit, tout simplement, des exploitants de ressources naturelles et des kleptocrates. Aujourd'hui, la situation est à nouveau très inquiétante, pour la population congolaise en premier lieu. Comme vous le savez, le mandat du président Kabila est venu à échéance en 2016 en vertu de la constitution.

les rapports de l'ONU et de la FIDH sur les atrocités dans le Kasaï exigent une réaction et des enquêtes. Les menaces de mort qui planent aujourd'hui sur la tête des militants des droits de l'homme sont condamnables. La détention de prisonniers politiques, par centaines, est intolérable et je peux continuer la liste de l'inacceptable en République démocratique du Congo. Les autorités, si elles veulent être crédibles, à la fois auprès de la population congolaise, mais aussi sur la scène internationale, doivent donner des moyens à une CENI indépendante, doivent libérer les prisonniers politiques, doivent juger les auteurs de violences et doivent garantir l'organisation de ces élections, libres et inclusives.